Il y a un doute, non seulement à cause du caractère collectif de cette décision, mais aussi à cause de l'impact sur la représentation des citoyens turcs.